Nessuno in quest'Aula, a cominciare dal Presidente, pensa che il nazionalsocialismo abbia a che fare qualcosa con la storia del Partito socialista in tutta Europa, né in Germania né negli altri paesi. Poi il dibattito ideologico e culturale è un'altra cosa. L'onorevole Kamall si è scusato e ha spiegato, credo che abbia detto in maniera molto chiara che non voleva offendere il socialismo e non pensava che il nazionalsocialismo fosse accostato al socialismo.